Solo en España tenemos monumentos que hacen apología de las dictaduras fascistas, como fue la de Franco. Solo en España tenemos asociaciones que hacen apología del fascismo subvencionadas, asociaciones dedicadas a genocidas y asesinos. Solo en España tenemos miles de cadáveres en las cunetas sin exhumar. Somos el segundo país del mundo, después de Camboya, con más desaparecidos. Solo en España se encuentra suspendido el principio de justicia universal, porque se están rechazando los exhortos de la justicia argentina para interrogar a presuntos criminales de lesa humanidad de cara a su posible enjuiciamiento. Durante toda esta legislatura nos hemos dirigido al comisario Timmermans para que recibiera a las víctimas, a los familiares de las víctimas, y se ha negado. Si la Comisión Europea se sigue negando a recibir a las víctimas del franquismo, será cómplice de la impunidad.